Domnule președinte, domnule vicepreședinte al Comisiei Europene, sunt avocat și de peste 15 ani predau dreptul penal, criminalistica și alte materii anexe studenților de la facultatea de drept. Personal, nu cred că există vreun cetățean de bună credință în Europa care să fie de acord cu corupția.

Însă mă îngrijorează, în același timp, dublul limbaj de la nivelul instituțiilor europene. Dialogul sincer, cred eu, că este singura soluție. De aceea, în contextul Brexitului și a unui buget european viitor firav, mă tem, domnule președinte, că unele state puternice și vreau să mă asigur pe această cale că acestea nu vor folosi abuziv nerespectarea statului de drept pentru a lua banii europeni de la statele mai puțin puternice, cum sunt cele din

Juridic vorbind, nu există în prezent nicio definiție clară a statului de drept și nici criterii clare care să identifice încălcarea statului de drept. Singura autoritate în măsură să decidă asupra încălcării statului de drept este Curtea Europeană de Justiție, nu Comisia, nu Consiliul și nu Parlamentul European. În caz contrar, domnule președinte, riscăm aplicarea discreționară a regulilor europene și, desigur, în urma unor decizii exclusiv politice, pedepsirea anumitor state.